Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist ja in den letzten Jahren von vielen Beobachtern sehr intensiv diskutiert worden. Dabei ist oftmals auch der Eindruck entstanden, dass die EZB mehr Wirtschaftssteuerung betreibt als das Primärziel ihres Mandates zu verfolgen, nämlich Preisstabilität sicherzustellen. Allein die Entscheidung der vergangenen Woche, das Anleihen Aufkaufprogramm wieder aufzunehmen, den Zins noch weiter zu senken, hat noch einmal Öl ins Feuer gegossen. Damit und das stellen wir jetzt auch in der veröffentlichten Meinung fest hat die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi viel Vertrauen verspielt. Umso mehr freut es uns als EVP Fraktion, dass Christine Lagarde sich bei der Anhörung im Wirtschafts und Währungsausschuss klar zu den Zielen, wie sie im Vertrag verankert sind, bekannt hat. Und, liebe Freunde der Sozialdemokratie, man ist nicht blind und taub, wenn man den Vertrag einhält, sondern da ist man rechtstreu. Ich bitte, dies doch auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Sich diesem Ziel zu verpflichten, bedeutet auf mittlere Sicht aber auch, dass die Europäische Zentralbank auf mittlere Sicht aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen muss. Die europäische Wirtschaft und auch einige Staaten der Europäischen Union können nicht dauerhaft am Tropf des billigen Geldes hängen. Vor diesem Hintergrund ist es auch löblich, dass sich Christine Lagarde zur Aufgabe gemacht hat, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank besser zu kommunizieren.

Unabhängigkeit heißt nicht, dass man nicht rechenschaftspflichtig wäre über die Entscheidungen, die man getroffen hat. Zur besseren Kommunikation gehört aber auch, dass Frau Lagarde nicht nur erklärt, sondern auch zuhört und auf die Kritik an der Geldpolitik eingeht. Das sind die wesentlichen Zukunftsfragen für uns. Die EZB muss sich wieder auf ihr Mandat konzentrieren, muss ihre Entscheidungen besser kommunizieren.